Or, l'immunité parlementaire n'est pas destinée à protéger le député. Elle est destinée à protéger l'institution, notre institution. Par conséquent, je considère personnellement, pour avoir siégé pendant très longtemps à la commission dite du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, du temps où elle existait, que le fait que Mme Le Pen ait été élue ensuite au Parlement français ne dispense pas notre institution, si elle le souhaite et elle devrait le faire